Nun meine Frage an Sie Wie kann man eine solche Blockbildung vermeiden und wie kann man so eine Themenverschiebung verhindern?